C'est aussi notre préoccupation. Et c'est la raison pour laquelle, dans le texte que nous allons voter demain, nous avons demandé à la Commission de suivre en permanence l'état des recherches, de telle sorte que nous puissions tout de suite avoir une réouverture pour un nouveau texte législatif si

Le travail n'est pas achevé ici. Nous avons pris le maximum de précautions et nous avons ouvert cette possibilité. Merci à la Commission européenne pour la rédaction de guides pratiques qui va faciliter la mise en place de cette nouvelle directive. Je crois que c'était aussi extrêmement important.

examens par résonnance magnétique, ce qui était un grave handicap pour la santé de l'ensemble des citoyens européens.